Ja, hvala za besedo. Spoštovani predsednik vlade. Engels je nekje zapisal takole: "V vseh družbenih ureditvah doslej so ljudje delali, da so lahko živeli. V kapitalizmu pa živimo zato, da delamo." To še posebej velja za naše enaindvajseto stoletje. Formula osem plus osem plus osem, torej osem ur za delo osem ur za počitek, družino, rekreacijo in pa osem ur za spanje, ki je bila splošno uveljavljena po drugi svetovni vojni, se danes, na žalost, sesuva. In napad nanjo se imenuje prekarizacija. Slovenija je prekarizacijo doslej sprejemala z odprtimi rokami. Čeprav imamo rekordno število zaposlenih v tej državi, prek milijon trenutno, je rekordno tudi število prisilnih espejev, ki so dejansko v delovnem razmerju, ampak delajo preko espeja zato, da se delodajalec izogne plačilu stroškov dela, povezanih z redno zaposlitvijo, in da je delavec lahko zamenljiv. Agencije za posredovanje delal dela, ki delavce pogosto na minimalnih plačah pošiljajo sem in tja, še naprej cvetijo. Oboje nas ne sme presenečati, saj naša država že mlade navadi, da so taka delovna razmerja in neredna zaposlitev normalni. Normalizator teh razmerij je študentsko delo. Vprašanje, ki vam ga postavljam, pa se tiče države v ožjem smislu, kajti tudi ta je spodbujevalec prekarnosti. Institucije, kot so ministrstva, državna podjetja, javna uprava, se pogosto poslužujejo tako imenovanega outsourcinga, torej najemanja dela raznih varnostnikov, čistilk in tako naprej, preko podjetij in agencij. Delavci, najeti preko teh agencij, so pogosto drugorazredni. Nimajo pravic, ki izhajajo iz dela, in so pogosto podvrženi zlorabam. To nazorno kaže nedavni primer čistilk na ministrstvu za javno upravo. Čistile so preko podjetja Aqua Čiščenje, d. o. o., in delale v takih razmerah. Dnevno so očistile tudi po tisoč dvesto metrov, kvadratnih metrov površin, niso dobile plačila za nadure, niso imele počitka, ki jim pripada. Novembra in decembra lani sploh niso dobile plače, oktobra pa so dobile pičlih dvesto evrov in podjetje jim je skupaj dolgovalo kar četrt milijona plač in neznano količino neplačanih prispevkov. Zato vas sprašujem: Ali in kako boste uveljavili določbo, ki smo jo na pobudo Levice lani vnesli v letošnji Zakon o izvrševanju proračunov, po katerem lahko te outsourcane delavce ponovno zaposlimo v javnem sektorju? In širše: ali se boste pridružili nam v boju proti prekarnosti, ali boste podprli prizadevanja Levice, da se na delavca ne gleda več kot zgolj na strošek in da naša država v ožjem in širšem smislu postane zgled varovanja in zagotavljanja delavskih pravic?